Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Vertreter des Rates hat in seinem letzten Satz ja heute die Hose runtergelassen. Und was ich da gehört habe, hat mir überhaupt nicht gefallen, aber es war vorhersehbar.

Denn die Meinungsfreiheit endet an den Strafgesetzbüchern. Und es ist ja nicht so, dass manche Dinge nicht bereits verboten wären.

Aber politische Meinungsmache im Sinne eines Wahrheitsministeriums das brauchen wir sicherlich unter diesem Label nicht. Und wenn wir über fake news reden Nun, es ist Aufgabe der Politik, über Wahrheiten zu streiten, aber es ist nicht ihre Aufgabe, objektive Wahrheiten mehrheitlich abzustimmen. Auch dort hat der Vertreter des Rates etwas sehr Schönes gesagt Besonders gelte es, die Lügen durch Politiker vor Wahlen zu bekämpfen. Nun, richten Sie Ihren Kollegen im Rat doch einen schönen Gruß aus Alle Regierungen in dieser Europäischen Union gründen ihre Regierungsfähigkeit genau darauf auf Lügen gegenüber den Wählern in ihren Ländern vor den Wahlen.